Merci Monsieur Tarabella, mais vous savez que, selon le règlement du Parlement, on ne peut pas adresser de questions aux commissaires.